Zo ontstond het dogma van het recht op asiel in Europa. Zo wordt het Frontex bijna onmogelijk gemaakt om de Europese grenzen te bewaken en de instroom te stoppen. Daarenboven besloot het Europees Parlement onlangs om de lidstaten te verplichten om per jaar tweehonderdduizend vluchtelingen over te brengen uit het Midden Oosten. Ook werd beslist dat in ruil geen druk mag worden gezet om een terugnameakkoord af te sluiten. Dat betekent dat illegalen en of criminelen ook niet terug kunnen worden gestuurd. De stemming hierover in de Commissie binnenlandse zaken verliep niet helemaal volgens de regels met dank aan links, dat anders altijd zo hamert op respect voor die regels. En dat terwijl er in Duitsland en Oostenrijk stemmen opgaan om een absolute maximumlimiet op de opvang van vluchtelingen in te stellen iets waarvoor de N-VA al jaren pleit en ook zo'n idee dat steevast wordt weggezet als onmogelijk door linkse politici, maar nu toch zijn intrede doet, zij het voorlopig enkel in de nationale politiek.